Deuxièmement, nous intervenons au nom de nos valeurs. Mais justement, nos valeurs sont remises en question parce que, par ce double standard, il est très facile d'accuser les autres. Que faisons nous chez nous? Puis, comme par hasard, nous sommes les seuls. La Chine, l'Inde et d'autres grands pays n'ont pas l'obligation d'intervenir sur tout. En ce qui concerne la Zambie, comme beaucoup d'États africains, elle fait face à des contradictions insolubles. Elle doit gérer son exode rural, sa modernisation et sa démocratisation, ô combien difficile, surtout qu'elle est dans une situation de concurrence internationale qui empêche la constitution d'un tissu économique propre et qu'elle est sous surveillance du FMI. La Zambie fait donc partie de ces États ballottés par les marchés et sous surveillance de l'Occident. La meilleure action que nous pouvons faire pour ce pays, c'est de laisser la Conférence des évêques